virðulegi forseti það má ekki skilja orð mín sem svo að ég sé á móti því að íslendingar fjárfesti í útlöndum heldur betur ekki það verður að vera gert á réttum forsendum það er hættulegt þegar gengi er til dæmis langtímum of sterkt skráð þá myndar það halla í hagkerfinu og síðan þegar við lendum í því að hinn harði raunveruleiki efnahagslífsins

forsendum hvað varðar síðan orkuframleiðsluna og aðgengi að orku þá á auðvitað að horfa til þess fyrst og síðast að þeir sem geta greitt hæsta verðið fyrir orkuna eiga auðvitað að ganga fyrir þegar kemur að orkusamningum það skiptir alveg lykilmáli og það er sú breyta sem á að ráða því í hvað við ráðumst en ekki neitt annað